Su volatilidad en los últimos años ha causado bruscos impactos y dificultado un ajuste gradual. Por ello se necesita una respuesta para poner coto al aumento de los costes en el ámbito de la pesca, muchas veces súbito, y al deterioro de la situación ya complicada del sector. Cuando se adoptó en 2007 el Reglamento que elevaba la ayuda de minimis se consideraba que no iba a afectar al comercio ni falsear la competencia. Es necesario evaluar estos aspectos e ir a una solución más ambiciosa, que se aporte a la luz de la Directiva marco sobre la estrategia marina, de la Estrategia Europa 2020 y dentro del proceso de reforma de la política pesquera común. Yo considero que una respuesta coherente debe incrementar la capacidad de ajuste estructural del sector y, al mismo tiempo, ayudar a sus miembros más vulnerables, en especial los pequeños y medianos productores. Aliviar la situación del sector a corto plazo, con medidas como la que propone la Comisaria de movilizar y favorecer la movilización de fondos de pesca, a mí me parece positivo y creo que debe ser compatible con otras medidas y con una acción a largo plazo hacia una mayor sostenibilidad.